Combaterea fraudei și comerțul ilicit sunt două lucruri de care trebuie să ne preocupăm și nu se vor putea face decât dacă există o cooperare, o transmitere de date pentru că, așa cum am spus, și comerțul ilicit se face transfrontalier, se fac importuri nesupravegheate. Este nevoie ca statele membre să conlucreze în acest sens și trebuie să spunem că atât comerțul ilicit cât și frauda sunt ca un cancer pentru IMM uri, mai ales, pentru întreprinzătorii care lucrează corect, dar sunt și un pericol pentru cetățean pentru că nu numai importurile de alimente despre care vorbea raportoarea, dar jucăriile, îmbrăcămintea și toate celelalte produse pot să fie un pericol pentru consumatori. De aceea am susținut raportul, dar trebuie să solicităm Comisiei, așa cum am spus o în dezbatere, să vină permanent să ne informeze cu îmbunătățirile care apar sau cu măsuri noi pentru a obține rezultate pozitive.